Non, il est impossible pour une multinationale de se priver d'un des plus grands marchés au monde 500 millions de consommateurs.